Kultura jako priorytet to dobrze brzmi, natomiast z realizacją jest dużo gorzej.

Ta późna godzina jest pewną ilustracją podejścia do kultury, która zawsze pojawia się w tym czasie, właśnie niezwykle późnym. Ale co chcę powiedzieć dziś bardzo się cieszę z tego, że właśnie rok dziedzictwa to jest rok 2018, ale trzeba zobaczyć przy tej okazji, jaki jest stan uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza w tej dziedzinie. Przygotowuję sprawozdanie o barierach w uczestnictwie w kulturze i zająłem się także dziedzictwem. Chcę powiedzieć, że z najnowszych danych wynika, iż zaledwie 30 Europejczyków minimum raz w roku regularnie odwiedza muzeum lub ogląda zabytki. Raz w roku! 80 jest dumnych z dziedzictwa kulturowego, ale go nie dotyka, nie uczestniczy w nim. Jeżeli pytamy, dlaczego się tak dzieje, padają trzy odpowiedzi. Po pierwsze brak czasu, po drugie koszty, a po trzecie brak informacji. Po co jest rok dziedzictwa, jaki powinien mieć cel? Otóż, po pierwsze poprawić informacje o dziedzictwie europejskim, po drugie zwiększyć uczestnictwo w kulturze poprzez likwidację tych barier, które sami mieszkańcy odczuwają. Jeżeli tylko 30 Europejczyków raz w roku, ale rok po roku jest w muzeum lub zwiedza, a aż 80 z nich ma muzeum lub zabytki pod nosem, bardzo blisko, to znaczy, że ten wysiłek, który powinien być dokonany, jest wykonywany tylko i wyłącznie w tak zwanym minimum.